Señor Presidente, el ferrocarril en Europa mueve un negocio de 70000 millones de euros y emplea a 700000 personas, pero también se beneficia de importantes inversiones públicas, 26000 millones de euros, de los que 20000 millones se destinan a las obligaciones de servicios públicos. A pesar de todo ese esfuerzo, los viajeros nos dicen que todo ello no redunda en crecimiento, multiplicación y calidad del servicio.

espíritu de holding público, pero también, al fin y al cabo, podría ser privado, pues esa enorme resistencia ha conseguido mantener una opacidad que hoy día, en el siglo XXI, no es posible aceptar. De ahí que, cuando se inicia el paquete ferroviario en el año 2001, de mano de un ministro comunista ―recuerdo que no creo que se volviera loco―, este estaba convencido de que si no hacíamos algo de verdad el ferrocarril europeo, con todos sus cheminots a bordo, se nos moría en los brazos. Se trata, pues, señorías, de modernizar y europeizar, de hacerlo más transparente.

Hemos logrado trasladar a la Agencia Ferroviaria Europea una gran parte de la capacidad de certificación, en cooperación transitoria con las agencias nacionales. Hemos conseguido también mantener y humanizar ambos paquetes técnicos a través del apoyo a los conductores y a las víctimas en caso de accidente.